ráðherrans að dómsmálaráðuneytið hafi staðið sig sérstaklega vil í kynningu frambjóðenda mér fannst vefurinn kosning punktur is ágætur og gott hvernig hægt er að veiða menn þar af listum og raða þeim upp en aðrar upplýsingar fannst mér ekki nægilegar mér fannst þær spurningar sem frambjóðendum var gert að svara mér fannst þeir ekki spurðir að því sem skiptir máli til dæmis um hagsmunatengsl og eða afstöðu til ákveðinna þátta stjórnarskrárinnar

standi betur að kynningu bæði á frambjóðendum og þinginu sjálfu og til hvers það er